frú forseti ég beini hér fyrirspurn til hæstvirtur viðskiptaráðherra um bílalán í erlendri mynt sem hljóðar svo fyrsta hversu margir einstaklingar eru með erlend lán þar sem bifreið viðkomandi er sett að veði annars hversu há eru þessi lán þriðja hversu mikil verðmæti liggja í hinum veðsettu bifreiðum fjórða hyggst ráðherra grípa til aðgerða til að aðstoða þá einstaklinga sem skulda bílalán í erlendri mynt ég ber að það sé ekki vanþörf á að inna hæstvirtan ráðherra eftir því hér hvort hann og hans ráðuneyti séu að vinna að því að koma til móts við þúsundir íslenskra fjölskyldna sem voru svo ólánsöm að fjármagna bifreiðakaup sín með því að skuldsetja sig í erlendri mynt flest af því fólki og nær allt væntanlega er reglufólk sem gerði sín plön samkvæmt því að hér yrði ekki algjört hrun í íslensku viðskiptalífi og að krónan mundi veikjast um eins mikið og raun ber vitni eins og staðan er núna hafa bílalán margfaldast hjá þúsundum fjölskyldna í ofanálag horfum við fram á stóraukið atvinnuleysi og tekjuskerðingu í íslensku samfélagi þannig að það er alveg ljóst að við þurfum að gera eitthvað við þurfum að grípa til einhverra aðgerða til þess að aðstoða þessar fjölskyldur við framsóknarmenn höfum talað fyrir því meðal annars að aðstoða þessar fjölskyldur með leiðréttingu húsnæðislána um tuttugu prósent en við hæstvirtan ráðherra erum að mér hefur sýnst innilega ósammála i þeim efnum en ég trúi því ekki að við séum ósammála um það að við þurfum að leita leiða til þess að grípa til aðgerða til þess að lækka skuldir íslenskra heimila eins og staða mála er í dag og ég mundi vilja sjá þar sérstaklega horft a myntkörfulánin sem hafa hækkað gríðarlega síðustu missirin það verður því mjög fróðlegt að heyra frá hæstvirtum ráðherra sérstaklega hversu umfangsmikill þessi vandi er því að í störfum okkar hér í sumar held ég að hver einasti alþingismaður hafi fengið tölvupóst þess efnis frá fólki sem er að sligast undan meðal annars þessum bílalánum sem ég spyr hér um það er því mikilvægt að við notum þessa daga hér á alþingi sem eftir eru til þess að ræða mál sem þessi og vonandi berum við gæfu til þess að grípa til einhverra aðgerða þannig að það verði hægt að aðstoða

til viðeigandi aðgerða til þess að koma til móts við erfiða stöðu þessara heimila